Domnule președinte, aș vrea să profit de această ocazie să îi mulțumesc domnului președinte al Curții de Conturi pentru activitatea Curții în ceea ce privește rapoartele speciale. Cred că este un pas mare înainte și ajută foarte mult Parlamentul în activitatea de descărcare de gestiune și atinge și acele principii de buget bazat pe performanță și analizează și rezultatele bugetului în teritoriu și este un lucru extrem

Aș vrea să mă refer doar la descărcarea de gestiune pentru Consiliu, din nou o să votăm mâine amânarea descărcării de gestiune de buget și cred că nu este bună o astfel de decizie.

Cred că micșorează credibilitatea procesului de descărcare bugetară și ar trebui să facem ceva. Sper că acum, prin această amânare, o să avem timpul necesar să găsim modalitatea de a ajunge la un acord.